Und da war kein Aufschrei in Italien vorhanden!

Es war selbstverständlich, dass man hohe Zinsen bezahlt hat. Und jetzt plötzlich, weil man zehn Jahre niedrige Zinsen hatte und sich über alle Maßen verschuldet hat, weil Geld billig geworden ist für Investitionen genauso wie für die öffentlichen Hände möchte man das prolongieren über Eurobonds. Das ist eine Falle, aus der wir nicht herauskommen, und dazu stehe ich!